Hvala lepa. Najprej bom predstavila svoje poslansko vprašanje. Zadnji mesec skoraj ne mine dan, da ne bi bili obveščeni o novem grozljivem pokolu domačih živali s strani divjih zveri, predvsem volkov, šakalov, medvedov z vseh koncev Slovenije, Kočevska, Velike Lašče, Bloke, Ilirska Bistrica, Podnanos, Vipava. Zato se mi zdi, da je zaradi pasivnosti Ministrstva za okolje, in ker nima jo te zveri naravnih sovražnikov, se je populacija teh zveri prekomerno namnožila. Posledično vedno bolj pogosto napadajo domače živali in se tudi ne bojijo priti v vas, kar je še zadnje, kar je zanje popolnoma nenaravno. Problematika je posebej pereča, kot sem dejala, na Notranjskem, v Loški dolini, v Ilirskobistriškem, Velike Lašče, Kočevje in na Blokah. Kmetje imajo enostavno vsega dovolj, saj so naveličani nenehnega prijavljanja škod in nenehnega pregovarjanja s predstavniki države glede višine odškodnin in prejemanja mizernih zneskov, ki nikakor ne pokrijejo niti neposredne materialne škode zaradi pokolov, kaj šele vse ostale druge škode kot je stres živali, izguba mlečnosti, prezgodnja telitev in ne nazadnje tudi strah kmetov. Najhuje je, da je posluh države za probleme kmetov nikakršen. Ministrstvo za okolje in prostor ne ukrepa in samo pelje stvari v smer, ko bodo kmetje prisiljeni sami zaščititi svoje premoženje in ne nazadnje tudi življenje. Kar nekaj protestov kmetov, ki se borijo za svoj obstanek z državo na eni strani ter krvoločnimi zvermi na drugi strani, se je že zgodilo v zadnjem času in še se bodo dogajali, če ne boste ukrepali. Kmetje zahtevajo, da ministrstvo za okolje, skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, prekine to stanje in prične aktivno upravljati populacijo zveri ter izplačevati pravične odškodnine. Država je dolžna predvsem zaščititi svoje ljudi, kmetom pa je dolžna omogočiti, da mirno opravljajo svoje kmetijsko dejavnost. Danes je namreč videti, kot da si v Sloveniji želimo zveri, kmetov pa ne. V glavnem področje Blok, Velikih Lašč spada pod območje omejenih dejavnikov, kjer so v glavnem kmetje usmerjeni v ekološko kmetovanje in po v tej shemi, morajo imeti prosto pašo najmanj pet mesecev na leto. Zaradi zveri še vedno držijo določeni kmetje živali v hlevih in enostavno kršijo predpisano zakonodajo, zato želijo, da se stanje uredi. Kar se pa tiče odgovora, spoštovana podpredsednica, želim pisni odgovor, ker priča kujem, da bo prej in tudi poslanska skupina Nove Slovenije bo v prihodnjih dneh vložila nujno sejo Odbora za, za okolje in prostor in tudi za kmetijstvo, ker mislim, da je to ena najhujših problematik trenutno, ki pestijo tudi ...